Navadili smo se na njen standard kvalitete in tudi to pot ji moram čestitati za resnicoljubno in uravnoteženo poročilo, ki priznava napredek in izraža kritiko ter zaskrbljenost tam, kjer je to potrebno. Ob zaključku mandata se ne bom ukvarjal s podrobnostmi, povedal bo samo nekaj splošnejših pogledov. Pogajalski proces se dogaja ves čas v izredno kompleksnem kontekstu političnih razlik znotraj Evropske zveze, političnega razvoja v Turčiji in dogajanja v širši regiji. Ne glede na vse razlike in nihanja v dinamiki je dejstvo, da je pogajalski proces v tem mandatu prinesel nove reforme in odprl obravnavo nekaterih vprašanj, katerih rešitev je nujna za notranjo konsolidacijo Turčije kot tudi za njen napredek v pogajalskem procesu. Kot eno od svežih dejstev v tem smislu naj omenim demokratični paket, čeprav obžalujem pomanjkanje pozornosti do alevitov in pričakujem večjo voljo do polne implementacije. Kljub temu, da gre za poročilo za leto 2013, se mi zdi pomembno omeniti, da je bil nedavno uzakonjen peti pravosodni paket kot tudi akcijski načrt za preprečitev kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ob tem sem vesel, da se bližamo zaključku procesa vizumske liberalizacije. Nisem pa vesel dejstva, da imamo še naprej tako različne poglede o tem, kaj pomeni delitev oblasti, kako ravnati s korupcijo, kaj razumemo kot demokratični pluralizem in kaj lahko proglasimo za zaroto.